Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Das Ergebnis für die leichten Nutzfahrzeuge, das heute vorliegt, ist ein Sieg der Vernunft.

Sie hatten es nicht leicht, sich gegen teilweise extreme Positionen, teilweise weltfremde Positionen aus dem Umweltausschuss durchzusetzen. Jetzt bleibt es beim ohnehin schon anspruchsvollen Fahrplan, den CO Ausstoß bis 2020 auf knapp 150 g festzulegen. Für die Zeit danach kann es jetzt einfach noch keine verbindlichen Reduzierungen geben. Der Meinung des Industrieausschusses haben Sie hier entsprochen. Erst auf der Basis von Folgenabschätzungen kann es weitere Einsparpläne geben oder eben auch nicht, je nachdem, was diese Folgenabschätzungen ergeben. Hätten wir dem rot grünen Drängen nach verbindlichen Reduzierungszielen bis 2025 nachgegeben, so hätten wir die europäischen Nutzfahrzeughersteller global isoliert.

Insofern haben wir uns jetzt wirklich auf einen guten Kompromiss geeinigt, im Übrigen auch bei den Innovationsleistungen und den Testzyklen. Auch hier konnten wir einen tragfähigen Kompromiss zwischen ökologischen und ökonomischen Belangen erreichen. Mit den neuen EU Vorgaben wird es uns gelingen, die Technologieführerschaft der europäischen Hersteller zu sichern und gleichzeitig einen wirklich guten Beitrag für den Umweltschutz zu leisten!